Ma perché non si parla dell'infibulazione praticano gli islamici alle donne islamiche? Qui quattro comuniste ci vengono a raccontare cosa dobbiamo fare, ma le donne islamiche stanno mute per quello che subiscono dall'Islam. Oppure perché questo Occidente, che tanto parla di non aiutare quelli che finanziano l'Isis, concede poi i Mondiali di calcio al Qatar, che è uno dei finanziatori dell'Isis? Queste sono le schifezze di un'Europa che fa lo struzzo e mette la testa sotto la sabbia e poi, in realtà, fa le sue cose sottobanco con tutti. Questa è un'Europa che a me fa letteralmente schifo.